Bohužel musím opět na půdě Evropského parlamentu připomenout, že práva dětí, práva českých sourozenců Michalákových, nejsou stále ještě chráněna a prosazena. Po více než 3 měsících čekání jsem obdržela odpověď norského Ministerstva pro děti, rovnost a sociální inkluzi na dopis, ve kterém jsem na paní ministryni Horneovou apelovala proti odebrání dětí norskými úřady. V dopise norské ministerstvo uvádí, že do případu nemůže zasahovat a odvolává se na zákon o blahu dítěte. To by nebylo nic špatného, pokud by úřady skutečně vedly své kroky k blahu dítěte a také zachování rodinných vazeb. Bohužel jedná se o opačný proces. Jednání norských úřadů je pro mě nepochopitelné, neboť v případě, kdy zákon dává mnohem jiné možnosti úpravy, úřady zvolí rovnou pro děti to nejhorší, tzn. odebrání dětí a svěření pěstounům, naprosto cizím lidem. V tomto směru oceňuji aktivitu Ministerstva zahraničí ČR, které se snaží rodině pomoci a zjednat nápravu. Vzhledem ktomu, že se nejedná o ojedinělý exces vůči občanům členských zemí EU, písemně jsem interpelovala vysokou představitelku EU a požádala jsem ji, aby se zasadila o prosazení práv dětí.